In questa parte del mondo, l'Unione europea ha un problema di competitività con il resto del mondo. Il mercato globale lo ha in qualche misura esaltato, e ci sono due modelli messi in campo. Il primo è quello di chi vuole guadagnare competitività producendo merci e servizi riducendo i costi di produzione, dunque a discapito delle soglie che erano considerate, soprattutto nella nostra cultura, come invalicabili. C'è chi pensa, invece, che la competitività debba guadagnarsi attraverso la qualità di quel che si produce e del come lo si produce. La sfida alta, la competizione, quella cioè legata alla qualità, ha una serie di presupposti.

Non possiamo immaginare che il nostro futuro sia legato alla distruzione del patrimonio ambientale semplicemente per guadagnare spazi in termini di competizione nel breve periodo. Ecco perché ogni azione volta a migliorare le condizioni ambientali ed a rispettare lo straordinario patrimonio che abbiamo avuto in eredità è utile non soltanto per l'oggi, ma ancor di più per il domani, perché possiamo e dobbiamo competere soltanto per quella via, escludendo l'altra.